Familia noastră politică va lupta în continuare pentru o relansare economică sustenabilă și un răspuns eficient la noile provocări ridicate de pandemie și de evoluțiile tehnologice. Este central ca aceste resurse financiare să ajungă cât mai repede la beneficiari, iar programele să înceapă în cel mai scurt timp în toate statele membre. În România resursele europene reprezintă soluția pentru relansarea economică, în contextul unei guvernări incapabile să gestioneze adecvat această criză.